In torej pri vseh izdatkih, ki jih imamo, povezanih s težavami, s katerimi se sooča Evropska unija, nikakor očitno ne želimo poskrbeti tudi za tako imenovano prihodkovno stran. Vse te afere pa seveda so prišle v javnost tudi s pomočjo tako imenovanih žvižgačev, tudi novinarjev, in brez njih ne bi poznali primerov, o katerih se pogovarjamo tudi danes. Zato mislim, da je nujno potrebno zaščititi seveda tudi njihov položaj, ne pa jim soditi in s tem pravzaprav nagraditi tiste, ki povzročajo te davčne luknje in seveda tudi problem na prihodkovni strani evropskega proračuna.